Señor Presidente, la crisis económica europea no tiene fuerza para disuadir a inmigrantes irregulares que arriesgan su vida en el mar.

Además, está la cuestión del asilo, que trasciende y no tiene nada que ver con situaciones puramente económicas o de otra índole.

Saludo la iniciativa del señor Iacolino como muy apropiada y afirmo que debe ser ampliada y reproducida cada año, pero en diciembre. El fenómeno de lanzarse al mar en primavera no es nuevo —es previsible— y, si bien no puede evitarse, sí puede atenuarse. Los Estados miembros por sí solos no pueden controlar ni el Mediterráneo ni la fachada atlántica. Es necesario un calendario previo de diseño solidario, inteligente y diplomático para hacer solo tres cosas primero, tratar de evitar que salgan en origen segundo, patrullar, salvar y auxiliar a los que han conseguido salir y tercero, acoger en condiciones dignas y humanitarias a los que han conseguido llegar.

No son tareas fáciles —lo sé bien—, pero no debemos hacer cada año un debate extemporáneo que tiene relativa eficacia. Les recuerdo que el origen de esta discusión está en la delegación parlamentaria enviada a Sicilia y Lampedusa hace casi seis meses. Luego está la cuestión de los CIE y los centros de retención administrativa, que tienen que mejorar, sin ninguna duda ni reserva, sus condiciones de acogida y estancia, y la cuestión de un retorno y un reasentamiento legal, seguro y subordinado a un respeto escrupuloso de los derechos humanos. Como ven, lo que les digo no es cuestión que afecte a tal o cual país afecta a toda la Unión y todos debemos comprometernos en dar una respuesta adecuada a este desafío humanitario.